Monsieur le Président, ce prochain cadre financier pluriannuel va décider de la destinée de notre continent car, derrière la question des moyens, il y a bien sûr la question brûlante de la finalité quelle Europe voulons nous pour demain? Ce n'est pas une surprise, je souhaite une Europe forte, capable d'aider les États membres à relever les vrais défis du XXIe siècle. En se dotant d'un budget ambitieux, l'Europe doit donc montrer qu'elle est prête à agir et qu'elle est capable de gérer son avenir malgré le manque à gagner occasionné par le départ du Royaume Uni. Dans les négociations avec le Conseil, nous veillerons à maintenir les efforts sur la recherche, l'innovation et la transformation numérique du continent. L'effort paraît énorme, mais c'est bien la moindre des choses que l'Europe puisse faire pour ne pas louper le train de la révolution technologique en marche. S'agissant de la politique de défense, la proposition de la Commission donne une vraie impulsion et une vision d'avenir au Fonds européen de la défense, tant pour la recherche que pour le développement de capacités communes. Cela est indispensable si nous voulons mettre sur pied de grands projets européens compétitifs et accroître notre autonomie stratégique. Quant à la politique spatiale, elle continuera à se développer pour doter l'Union d'un accès indépendant à l'espace et développer à grande échelle l'utilisation de données spatiales au bénéfice de nos concitoyens et de nos entreprises.

Il nous faudra des ressources propres, c'est évident, et peut être la hausse de nos contributions nationales. Ne nous y trompons pas, derrière les comptes d'apothicaire, c'est l'histoire qui s'écrit. Si la fin justifie les moyens, alors le moment est venu pour les États membres de prendre leurs responsabilités quelle Europe veulent ils construire?